Hvala lepa, gospod podpredsednik. Draga kolegica Jerca Korče! Zdaj ne vem, zakaj morate iti nazaj, ko vas nekako muči tam, tisti mandat dva štiri, dva osem, ko govorite o informatizaciji. Jaz vam lahko od oi iž takratni o informatizaciji na dolgo govorim, ne, imam pa vse repliko samo tri minute, a ne. Informativni izračun za dohodnino, ki ga najbrž prejemate, ker ste zavezanka, deluje dobro. Takrat smo ga naredili. Ampak ja, zdaj tu se pa lahko dovolite, razlikujemo ali stoprocentno zaupate Vladi ali pa mogoče samo osemdesetprocentno, ne. Za to gre. In lahko nam iz Vlade govorijo, glejte, ne gre, če tega ne bomo sprejeli, bo kolaps in tako naprej. Treba je narediti, in če smo mi zakon sprejeli, Državni zbor je ta zakon sprejel, o katerem, ki ga zdaj unoveliramo, to pomeni, da ima izvršilna veja oblasti nalogo, da ga izvaja. To je ključno vprašanje. Zdaj pa rekla, ne moremo ga izvajati, ker je prišlo do ne vem česa, prosim Državni zbor podaljšajte nam, dajte nam odpustek in ga podaljšajte ali umaknite neko rešitev. Glejte, to ni korektno. Tu se najbrž strinjava. Ni korektno, da Vlada pride, katerakoli, prejšnja, predprejšnja, da pride z neko rešitvijo za katero ve, najbrž je vedela ali pa naj nam gospe iz ministrstva povejo, a so vedele, a so imele podatkovni model, so imeli rešitve tudi na tehnični ravni, preden so prišli v Državni zbor in nam rekli, glejte, tako bo, dajmo ta zakon podpreti. naj, a je bilo takrat vse to narejeno? In bi prosil, da Vlada ima u še najbrž veliko časa, ja, pol ure ima, da, da nam razloži, kje se je pravzaprav zataknilo. Mi moramo to vedeti, da bo, da drugič ne bomo vsi skupaj na delali teh podobnih napak.